Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Finanzmärkte müssen einen Beitrag leisten, damit wir die Klimaziele erreichen.

Es muss Anreize geben für Investoren, wenn Unternehmen über die bestehende Gesetzgebung hinausgehen. Und selbstverständlich müssen wir dafür sorgen, dass es kein Greenwashing gibt, dass man also nicht etwas als nachhaltig labelt, das es ist nicht wirklich ist. Aber wir als EVP waren auch ein bischen vorsichtig jetzt zu viele Details zu regeln, denn wir möchten, dass sich dieser Markt entwickelt. Viele Finanzinvestoren achten sehr auf Nachhaltigkeit, und wenn wir es zu kompliziert machen, könnte das kontraproduktive Effekte haben, insbesondere weil ja auch sehr viele kleine Kreditinstitute dann mit dieser Gesetzgebung umgehen müssen.

Ich bin sehr dankbar, dass der gemeinsame Ausschuss von ECON und ENVI ein aus unserer Sicht sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Es würde mich freuen, wenn wir das gleich mit großer Mehrheit im Plenum beschließen. Dann haben wir einen praktikablen Weg, der die Richtung vorgibt, der aber wichtige, gute Ideen nicht im Keim erstickt.